herra forseti ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni

að það er mjög mikilvægt að það ríki mikil sátt og eindrægni um ríkisendurskoðun og það er mjög mikilvægt að þetta sé óháð stofnun en nú hef ég ásamt fleiri þingmönnum bent á

meðal annars í ræðu og áður í ræðum á alþingi að það ríkja vissar efasemdir um ákveðið minnisblað sem hann gaf frá sér og hvort það sé þá ekki rétt til þess að tryggja mikilvægi og það að alger sátt ríki um ríkisendurskoðun að það fari fram könnun á þessu nánar af hálfu þingsins